predsednik vlade, drugi tir Divača- Koper je eden najpomembnejših projektov, ki je ključen za gospodarski razvoj Slovenije. Tega se slovenska javnost in gospodarstvo že dolgo zavedata, žal pa je politična realnost takšna, da, pravzaprav že vrsto let onemogoča, njegovo realizacijo. Prejšnja vlada je projekt premaknila z neke mrtve točke. Prišli smo po dveh nepotrebnih referendumih do posebnega zakona, ki ureja določena povezana s projektom. Prišli smo tudi do gradbenega dovoljenja, predvidene finančne konstrukcije. Veseli pa smo tudi, da je, ta projekt prioriteta te vlade. Pripravljalna dela so v polnem zagonu, vlada je potrdila investicijski program, podpisana je koncesijska pogodba med vlado in podjetjem dva TDK, odobreno je posojilo Evropske investicke investicijske banke. Kar želim je naslednje. Prejšnja vlada se je zavzemala za financiranje projekta na način, ki bi čim manj obremenil javne finance. K temu smo se zavezali tudi koalicijski partnerji v aktualni koalicijski pogodbi oziroma sporazumu, kjer smo zapisali, da bomo začeli postopek za dodelitev poroštva tako imenovanega Junckerjevega sklada, vendar pa iz zadnjih napovedi Ministrstva za infrastrukturo izhaja, da bi se posojilo Evropske investicijske banke zavarovalo z državnim poroštvom, kar je seveda odmik od te koalicijske zaveze. Glede na te napovedi, vas sprašujem, kakšni so načrti v zvezi d finančno konstrukcijo projekta drugi tir, torej predvsem v delu, ki se, tiče poroštva za najeta posojila oziroma posojilo in vpliva seveda tudi, in vpliva na javni dolg države. Poroštvo Junckerjevega sklada namreč, projektu zagotavljalo večji nadzor nad njegovim izvajanjem, torej skozi mehanizme Junckerjevega sklada, česar v primeru državnega poroštva ni, Glede na to, da smo imeli en podoben projekt, to je TEŠ šest, v podobni kombinaciji EIB in državno poroštvo, nas seveda zanima, kako bo vlada v primeru poroštva zagotovila nadzor nad tem projektom. Hvala lepa.